Zdecydowanie potępiamy naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w Syrii, w tym przemoc wobec członków wspólnot religijnych i etnicznych. Syria to kraj bardzo zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo, dlatego w proces poszukiwania efektywnego, politycznego rozwiązywania kryzysu w Syrii muszą się zaangażować wszyscy obywatele. Nowy system polityczny musi gwarantować równe prawa niezależnie od pochodzenia, wyznawanej religii czy przekonań.

Nasza polityka w stosunku do Syrii powinna być rygorystyczna w zakresie praw kobiet i dzieci. Zero tolerancji wobec zabójstw, okaleczania, uprowadzania, rekrutacji nieletnich, wykorzystywania seksualnego.